Spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi, vesel sem, da danes razpravljamo in glasujemo o limski boreliozi, ki postaja vse večji zdravstveni izziv.

Borelioza je bakterijska bolezen, ki jo je težko pravočasno odkriti, diagnosticirati in zdraviti.

Imamo zelo različne prakse po državah članicah, bolniki pa zaradi tega tudi višje stroške.

Potrebujemo enotne podatkovne zbirke, več skupnih raziskav in enotne smernice za zdravljenje.